forseti íslands hefur gefið út svohljóðandi bréf forseti íslands gerir kunnugt ég hefi ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda þriðjudaginn fimmtánda janúar tvö þúsund og átta klukkan þrettán þrjátíu gert í reykjavík fjórða janúar tvö þúsund og átta ólafur ragnar grímsson geir h haarde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 fundir alþingis hefjast nú á ný hæstvirts forseta háttvirtum alþingismönnum svo og starfsmönnum alþingis óska ég gleðilegs árs þakka hið liðna býð menn velkomna til þingstarfa og læt í ljósi þá ósk og von að störf okkar megi verða landi og lýð